Iedereen vraagt meer geld, maar ik zou willen voorstellen om er een verdienmodel van te maken, zodat wij in de nabije toekomst van de Green Deal een Europees exportproduct kunnen maken waar de Europese economie aan kan verdienen. Het promoten van een gezonde levensstijl is van groot belang. De helft van de bevolking van Europa is 50, en de andere helft wil het heel graag worden. Het zou goed zijn om een gezonde levensstijl te promoten, bijvoorbeeld door de btw naar 0 te brengen op verse Europese groente en fruit en niet alleen biologische en dat we wat minder vlees gaan eten, maar wel Europees vlees.

Het zou een heel goed voorbeeld zijn als dit Parlement het mogelijk maakt dat de leden vanuit Brussel deze vergadering kunnen bijwonen, waardoor we minder op en neer hoeven te rijden en daarmee een goed voorbeeld geven.